Dieses hohe Maß hat dazu geführt, dass wir eigentlich größere Probleme mit der Lebensmittelbranche hatten.

Ich möchte nur auf einige wenige hinweisen.

Das ist geklärt.

Wir haben natürlich auch hinsichtlich der öffentlichen Darstellung der Untersuchungen klargestellt, dass es hier nicht zu einer Diskriminierung von Unternehmen kommt. Die Frage der Gebühren ist natürlich heftig diskutiert worden.

Aber dadurch entsteht noch lange keine höhere Sicherheit bei der Kontrolle. Denn wo das Geld hinfließt, ist auch in dieser Verordnung noch nicht geregelt. Da haben wir Nachholbedarf. Deshalb haben wir auch bei den Gebühren einen klaren Rahmen dafür abgesteckt, was zur Berechnung herangezogen werden darf und was nicht.

Ich halte das für ausgesprochen wichtig.

Schnell reagieren können Sie jetzt schon mit solchem Auftreten, dazu brauchen Sie keine delegierten Rechtsakte, die dauern viel länger. Aber wir werden sehen, wie sich die Sache gestaltet.

Da es meine letzte Rede in diesem Parlament ist, meinen herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, an die Europäische Kommission für die angenehme Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren. Schönen